Jsem rád, že se mu podařilo zachovat dva základní principy původního návrhu Komise, a to princip lepší regulace tím, že se zjednoduší a aktualizují pravidla tak, aby bylo dosaženo odstranění překážek na vnitřním trhu, se kterými se dennodenně střetávají podnikatelé při svém obchodování v zemích Evropské unie, a druhý princip, kterým je dosažení maximální možné harmonizace spotřebitelského práva a odstranění množství výjimek uplatňovaných jednotlivými státy. I přesto, že jsme se nakonec nedokázali shodnout na úplné harmonizaci ve všech kapitolách směrnice, bude tato nová úprava znamenat velmi významný posun, co se týče odstraňování bariér v přeshraničním obchodování a v konečném důsledku ve zvýšení konkurence na vnitřním trhu.